Decizia privind subscrierea de noi acțiuni de către Uniunea Europeană în capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare trebuie însoțită de semnale clare din partea Parlamentului European către celelalte instituții europene și către statele membre privind activitatea acestei bănci. De aceea, în primul rând, consider că este necesară o eficientizare a sistemului bancar european de investiții publice. Trebuie evitate duplicarea și suprapunerea activităților BERD și BEI și doresc să amintesc, în acest sens, Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2009, care solicită o restructurare a sistemului bancar european de investiții publice, inclusiv evaluarea opțiunii de dizolvare a BERD și de integrare a părților sale relevante în cadrul Băncii Europene de Investiții. Așteptăm, de asemenea, prezentarea unei evaluări în acest sens până la sfârșitul celei de a patra analize a resurselor de capital al băncii în 2015. De asemenea, cred că este nevoie de controale mai stricte privind posibila tranzitare a finanțărilor BERD prin paradisuri fiscale și privind folosirea principiului secretului bancar în folosul evaziunii fiscale. Distorsiunile și deficiențele în taxare sunt mecanisme care permit anumitor entități să nu își îndeplinească responsabilitățile față de societate. Practic, ele alimentează starea de instabilitate financiară prin subminarea reglementărilor în vigoare, promovează inegalitatea și sărăcia și limitează creșterea economică.